Hvala lepa. Ponovno lep pozdrav vsem. Tudi ta novela, ki jo je prvopodpisani Jože Horvat dal v proceduro, je del celega sklopa novel, ki ima neki cilj. Morem poudariti, da ne poudarjam zopet nazaj, kar je bilo že danes vse povedano, te cilje, moram takoj povedati, naša stranka, Stranka Alenke Bratušek, podpira. Vendar zakona ne moremo podpreti zato, ker smo mi za to, da gre skozi vladno proceduro. Bili smo na vladi, bili smo pri ministrici, predstavili smo naše poglede in, obljubili so nam, da procedura steče. In mi na to igramo, razumite, moramo mi na to igrati, drugače, ne moremo biti vladne stranke. In vsaka sprememba delovne zakonodaje na tem področju, socialne zakonodaje, zahteva tudi ta socialni dialog in ta socialni dialog mislim, da je krasen inštrument, da se uskladimo v tej državi, in da poskrbimo za neko pravičnost in enake rešitve za vse, in to moramo v tej smeri delati in verjamem, da bomo v tej deli smeri delali. Mi je pa bilo všeč danes, ne sprejemam pa debate, da mi nimamo občutka, ste metali, mi smo prišli zdaj s pravimi zakoni, s pravimi rešitvami za ljudi, ki so pravične pa v redu, vi pa to ne sprejemate. Ne sprejemam te te debate in mislim, da ni ta prava, ne. Bil sem pa vesel, ko je Tonin poudaril, da zagovarjate socialno-tržni model, ne, kljub temu, da je rekel, da vam podtikamo, Friedmana pa Hayeka, ne, ampak to je moj kolega Jože jih parkrat omenil pa sva imela že debato o tem, da jaz zagovarjam te malo bolj novejše Nobelove nagrajence, ne pa tiste izpred poll stoletja in še nazaj. In mislim, da tudi, smo se malo zadnjič, pa tudi, pri debati o poročilu varuhinje človekovih pravic, da smo naš, način govora in dialog vzdignili na nižji, na višje nivo in meni tudi ni všeč, čeprav ni nobenega tule od Levice, pa se bom postavil v bran Levice. Oni imajo toliko glasov za sebe. To je parlamentarizem. In toliko ljudi je za njih glasovalo in to je njihova prisotnost in njihov pogled je tudi prisoten, ni nobene potrebe, da rečemo: "Evo, oni so pač skrajna levica in ne gre in mi nismo levica." Ne, v govoru povem, ne, mi nismo levica. Če ste se vi opredelili, kaj ste, mi moramo tudi jasno povedati, in to smo imeli tudi v imenu stranke, socialni liberali. In mislim, da smo vsi bolj ali manj tako, orientacije, kateri smo na sredini, ne. Torej govoriti o neki levi vladi, ne vem, kje ima osnove. In da smo mi proti rešitvam dobrim, ki so za ljudi, socialnim, vi ko zagovarjate tržno-socialni model, da smo mi zdaj proti temu, to enostavno ne sprejemamo, in smo vas imeli na obisku, smo vas poslušali in po vašem obisku smo šli na vlado in smo povedali, naj začnejo to proceduro in naj najdejo prave rešitve, ki bojo pa harmonizirane. In mislim, da, poudarjanje, zopet se moram pa kot po osnovni izobrazbi pravnik, oglasiti, ne, kar se tiste tiče odškodnin, je cel sistem cel sistem te varnosti, cel sistem, sodne prakse, cel sistem, kot o tej odškodnini govori in to rešuje. Tako, da mislim, da tu ne more biti drugačne rešitve, kot je splošna rešitev v civilnem pravu, kakor imamo urejen in tudi harmoniziran na evropskem nivoju bolj ali manj. Hvala. Mi seveda zakona ne moremo podpreti, kakor če ste razumeli. Hvala.